Letzte Woche hat die Kommission einen Rechtsstaatlichkeitsbericht vorgestellt, vielen Dank! Seit Monaten dümpeln Artikel 7 Verfahren vor sich hin

Ganz einfach es ist Zeit für eine Konsolidierung. Es kann nicht sein, dass alle Institutionen in einem so wichtigen Feld unabgestimmt durcheinanderreden.

Es ist Zeit für mehr Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit.

Daher fordern wir, dass ein Gremium von Experten diesen Bericht begleitet. Es ist Zeit für mehr echten politischen Ehrgeiz. Ja, der Bericht der Kommission ist ein Schritt in die richtige Richtung und keine Lüge, Herr Fest. Aber Hand aufs Herz Haben wir die Kommissarinnen und Kommissare letztes Jahr ins Rennen geschickt und in die Kommission geschickt, damit sie akademische Bestandsaufnahme betreiben und Think Tank Listen abarbeiten?

Nur wenn ein Parlament tatsächlich einbezogen wird, nur dann wird aus diesem Bericht eine echte effektive Geschichte. Und es ist Zeit für den Blick aufs Ganze. Dieses Ganze schließt auch Grundrechte mit ein, Grundrechte und Antidiskriminierung, so wie es im Artikel 2 steht, und das fordern wir. Dafür wurden wir gewählt, das werden wir abarbeiten. Morgen abstimmen!